a celkového dohledu nad migrací. To považuji, já osobně, za velmi důležité.

Evropa pro občany a Kreativní Evropa je také velmi důležitá z hlediska angažovanosti občanů a z hlediska podpory kultury. Chceme podpořit samozřejmě výměny studentů, vědců, umělců, ale také vyšší zaměstnanost. Navýšení prostředků na bezpečnost a kontrolu migrace se týká agentur

Proto jsem podpořila rozpočet.